Dlatego też musi smucić bardzo słabe tempo wdrażania dyrektywy z 2014 r. Dzisiaj chciałbym wskazać na kilka istotnych spraw związanych z zamówieniami publicznymi.

W dzisiejszych czasach koniecznością staje się także uwzględnienie tempa zmian w technice i technologiach.

natomiast elastyczności nie ma i nie można dokonać żadnych zmian. Bardzo wielu wykonawców po prostu schodzi z budów.